Señor presidente, quiero comenzar diciendo que celebro esta iniciativa por parte de la Comisión, una iniciativa que significa hacer más Europa porque significa combatir los desafíos comunes desde la unidad y la solidaridad.

Las catástrofes del año 2017 han puesto de manifiesto que nuestros recursos son insuficientes más de doscientas víctimas mortales —cien en Portugal en los últimos incendios— y un millón de hectáreas calcinadas durante el último año, lo que supone tres veces más que lo calcinado durante los últimos cinco años en la Unión Europea. En definitiva, consecuencias del cambio climático que son devastadoras y que necesitan una mayor actuación coordinada y más fuerte. Pero no es solamente el cambio climático, son también los terremotos o amenazas sanitarias como el ébola o el zika. En definitiva, los recursos son insuficientes, lo que nos pone de manifiesto —como la Comisión subraya— que necesitamos un mecanismo permanente con recursos propios y además que tenga una actuación integral, desde la prevención hasta la reparación. Y, centrándome en concreto en la propuesta de la Comisión, me gustaría subrayar, por supuesto, el ámbito específico del cambio climático y cuatro aspectos.

Complementariedad necesitamos suma de esfuerzos, como muy bien ha dicho el comisario, no sustitución de recursos de los Estados miembros. Coherencia coherencia entre todos los instrumentos políticos y financieros de la Unión Europea y especialmente en el cambio climático.

Necesitaríamos un organismo específico para el cambio climático, capaz de hacer frente —como digo, de esta forma coordinada— a este gran desafío. Y reparación en concreto, el Fondo de solidaridad. El Fondo de Solidaridad tenemos que modificarlo.

Necesitamos modificarlo y también introducir el medio ambiente como criterio de reparación.